Gospodine predsjedniče, najprije želim zahvaliti dragoj kolegici Mariyi Gabriel koja je mudro upravljala ovim procesom i dovela nas do toga da smo odbacili ovo izvješće.

Ali kad je već tako, onda je danas jasno, na najdemokratskiji način, Europski parlament odbio ovo izvješće. Izvješće Estrela poprilično je ekstremno po pitanjima kojima se bavi, odnosno seksualnim i reproduktivnim pravima. Jedna od točki s kojom se nikako nisam mogla složiti je poziv da se pobačaj proglasi ljudskim pravom jer se kosi upravo s osnovnim ljudskim pravom, a to je pravo na život. Dodala bih kako pitanje abortusa nikako ne bi smjelo biti u nadležnosti Europske unije, nego država članica koje imaju različite stavove, a samim time i zakone. Dakle, danas je najvažnije od svega da smo dokazali i poruka je pitanje supsidijarnosti. Smatram neprikladnim uvođenje seksualnog odgoja u tako mladoj, čak dječjoj dobi. Obitelj je fundamentalna zajednica društva, a ograničavanjem prava roditelja na uvođenje ovakve odredbe dovelo bi do narušavanja stabilnosti obitelji. Dakle, puno je problematičnih odredbi u Estrela izvješću i smatrala sam da ga kao takvo treba odbaciti.